Pani Przewodnicząca! Opłaty drogowe to instrument uzyskiwania wpływów finansowych za użytkowanie sieci dróg z przeznaczeniem w teorii na pokrycie i wytworzenia, utrzymanie i renowację. Ich wysokość często bywa nieadekwatna do stopnia, a niekiedy także jakości oferowanej usługi. Nie wydaje mi się jednak, by rozszerzanie systemu opłat na kolejne grupy pojazdów miałoby być działaniem w interesie obywateli. Niskie zainteresowanie wdrażaniem opłaty elektronicznej pozwala domniemywać, iż nie jest ona atrakcyjna ekonomicznie. Tym bardziej nie należy zmuszać władz krajowych do działania w tej mierze. Ponadto wyłączną domeną państw powinna być decyzja dotycząca przeznaczenia pozyskiwanych w ten sposób środków. Nie jest również rozsądne narzucanie jednego systemu pobierania opłat. Każdy kraj charakteryzuje się bowiem własną specyfiką transportową, a zastosowany przez niego system powinien te właściwości odzwierciedlać.